Ich möchte erinnern, Herr Kommissar Rehn, dass Sie jetzt gewaltige Aufgaben haben.

Wir brauchen keine Wirtschaftsregierung mit Finanzministern, wir brauchen einen Automatismus, der Reaktionen auslöst, wenn es zu Verstößen kommt, unter Assistenz und Führung der EZB und der Kommission.

Lassen Sie mich zwei Anmerkungen zu dem, was Präsident Trichet über die Eurozone gesagt hat, machen. Ich begrüße es ausdrücklich, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass wir weltweit wettbewerbsfähig sein müssen und es nicht darum geht, dass das eine Euroland mit dem anderen konkurriert, sondern darum, ob wir uns gegenüber den USA und Asien durchsetzen können. Zweitens hat die EU dank der Überschussländer eine insgesamt ausgeglichene Bilanz

Was Deutschland angeht Deutschland ist schlecht in die Wirtschafts und Währungsunion gestartet, hat aufgeholt, ist Beispiel für viele andere.

Aber wer kann denn wirklich die Idee haben, diejenigen, die einigermaßen durchgekommen sind, zu bestrafen und diejenigen, die die Dinge nicht erfüllt haben, zu versetzen? Das kann doch keine europäische Politik sein!